Épp e kapacitások megerősítése érdekében hoztuk létre az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet Budapesten.

A Tudományos és Innovációs Társulások tevékenységei nagy lehetőséget jelentenek az egész Unió számára, de legfőképp a közép kelet európai tagállamoknak. Szorosabbá fűzik az egyetemek, kutatóközpontok és vállalkozások közötti együttműködést, hogy megszüntessék a kutatás, az oktatás és a vállalkozói tevékenységek közötti réseket.

A cél, hogy az EIT komoly innovációs partnerré váljon Európában és annak határain túl. Egy ilyen partnerség fenntartása technológiai és gazdasági szempontból is stratégiai jelentőségűnek bizonyulhat.